Frau Präsidentin! Als der Vorsitzende der SPD Abgeordneten im Europäischen Parlament möchte ich für uns und für unsere Fraktion, die Sozialistische Fraktion, sagen und ich glaube, ich darf das für das gesamte Haus tun dass wir trauern um Helmut Schmidt, den ehemaligen Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, einen großen Staatsmann, einen großen Sozialdemokraten, einen großen Europäer.

Ich danke für Ihr Verständnis und ich danke für Ihre Unterstützung.